Ich möchte allerdings zum Ausdruck bringen, dass ich viel Sympathie für die Arbeit und die Leistung der Türken habe. Die türkische Regierung nimmt viele Lasten auf sich, sie sind unmittelbar betroffen.